Hvala, predsedujoči. Glejte, jaz bi rekel tako. Dajmo se osredotočiti na točko dnevnega reda, na amandma, govoriti v številki, ki je zapisana amandmaju, ne pa o tridesetih milijonih ali ne vem koga, pa nekaj prestavljati, pa govoriti o proračunu že zdaj. Mi ga nismo videli. Zato bi prosil in hvala bogu, ker vidim čas Levice, jim je čisto tak kratek čas še, da bojo lahko govorili. Hvala lepa.